Señor Presidente, desde hace años la PAC está realizando esfuerzos de ajuste y ahora estamos ante una nueva etapa en este proceso de reforma permanente. Señor Comisario, el informe Lyon reconoce el papel que la agricultura, como sector estratégico, puede desempeñar para contribuir a las prioridades de la nueva Estrategia Europa 2020. Queremos una PAC fuerte después de 2013, que, sin perjuicio de la especificidad de algunos sectores o regiones, preserve su carácter común. La orientación al mercado seguirá presente. Sin embargo, la volatilidad creciente de los mercados, unida a las exigencias de los compromisos internacionales de la Unión, puede tener un impacto negativo sobre la renta de los agricultores. Pedimos una auténtica red de seguridad. Las ayudas directas deberán ser financiadas íntegramente por el presupuesto comunitario y la PAC tiene que contar con una dotación presupuestaria adecuada para hacer frente a los nuevos retos y objetivos a los que se enfrenta, con un nivel al menos igual que el de 2013, pues nuevos recortes podrían comprometer su eficacia. Señor Comisario, nuestros agricultores tendrán, una vez más, que hacer frente a esfuerzos de adaptación. Los cambios que se produzcan deberán ir acompañados de períodos transitorios realistas.

Se ha conseguido un informe que podemos suscribir desde el Parlamento y que será una señal positiva para acabar con la incertidumbre de los agricultores europeos.